Consider că aceasta este un bun model pentru strategia viitoare a Uniunii Europene privind regiunea Dunării. Regiunea Dunării include 10 state, dintre care 6 sunt state membre ale Uniunii Europene și numără 200 de milioane de locuitori. Dintre aceștia, 75 de milioane trăiesc în regiunile riverane Dunării. De aceea, consider că este important ca acest model să servească și pentru strategia Dunării, care va trebui să aibă un plan de acțiune și un program de acțiune pentru următorii ani. De asemenea, referitor la programul Consiliului European, consider că este extrem de important să adoptăm la nivel european acele instrumente financiare necesare pentru dezvoltarea economiei ecoeficiente.